... pa ima Predrag Bakovič. Pripravi naj se magistra Bojana Mušič. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi. Jaz, moram povedati, da sem se pri svojem prejšnjem delu kot policist tudi sam zaničeval s kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost. Tako s posilstvi kot tudi s spolnim nasiljem, spolno zlorabo slabotne osebe in pa seveda tudi s spolnim napadom na osebo mlajšo ot petnajst let. In nobeno od teh sprevrženih in groznih dejanj te ne moreta pustiti ravnodušno. Taka dejanja puščajo nepopravljive posledice tako na žrtvi kot na njenih bližnjih. In pravzaprav ne vem, katera kazniva dejanja so hujša. Tista zoper življenje in telo ali tista zoper spolno nedotakljivost, kot kateri pravijo slednja dušo človeka. Ko se takšno dejanje zgodi, se žrtev prej ali slej sreča s postopki, v katerih vsakič znova podoživlja dejanje, srečuje pa se seveda tudi z obdolženim in z njegovim odvetnikom, katera skušata prepričati sodnika in javnost, da dejanje ni bilo storjeno oziroma se iščejo neke procesne napake, s čimer se pač storilec poskuša izogniti odgovornosti. In vse to žrtev spravlja v neko ponovno viktimizacijo. In ta ne more doumeti, da se lahko nekdo s takšnimi ali drugačnimi pravnimi manevri poskuša ali celo izogne odgovornosti za tako sprevrženo dejanje. In zato je prav, da se danes pogovarjamo o teh stvareh, da se hitro odzivamo na morebitne anomalije ali pa celo pomanjkljivosti in iščemo ustrezne rešitve. Mi sicer že imamo uvedene inštitute, ki v poglavju kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost drugače ureja zastaralne roke, kot na primer devetdeseti člen kazenskega zakonika, ki določa, da se kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, se roki za zastaranje pričnejo teči od polnoletnosti. Ali pa na primer zastaranje ne teče v času, ko se, po zakonu, pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe, na primer zato, ker je na begu. Ali pa celo, če je obsojenec pobegne s prestajanja kazni zapora, se tudi izvršitev, preostanka kazni ne zastara. Vendar se , pa potrebno zavedati, da se žrtve s tem, da so bile spolno zlorabljene, še posebej, če se je to zgodilo v otroštvu, praviloma spoprimejo šele desetletja kasneje. A kljub temu za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost veljajo ista pravila zastaranja kazenskega pregona kot za vsa druga kazniva dejanja s prej omenjeno izjemo, da rok pač prične teči od polnoletnosti oškodovanca. To pa v praksi največkrat ne pomeni bistvenega podaljšanja zastaralnih rokov. Sodni svet sicer opozarja na to, da prehitro in premalo premišljeno spreminjanje zakonodaje, ki ni plod poglobljene strokovne razprave, ne pripomore h krepitvi pravne varnosti v družbi, obenem pa lahko sodiščem pri poslovanju povzroči pomembno oviro za učinkovito in odgovorno izvrševanje sodne oblasti. Ampak vseeno, ne. Vprašamo se, kdaj pa je čas za spremembe? Moje osebne mnenje je, da je čas sedaj. Morda je bil tudi že prej. Zato je prav, da se pričnemo pogovarjati o tem in dodatno stimuliramo pristojne, da pričnejo iskati ustrezne rešitve. Predlok sicer imamo tu pred sabo in s tem pravzaprav tudi priložnost, da ga dodelamo, spravimo v neke pravne in dejanske okvire. Pravni strokovnjaki verjetno pravilno opozarjajo, da je vsaka hitra, poenostavljena in strokovno neprimerna sprememba določb kazenskega zakonika lahko problematična. A na drugi strani se nam v realnem svetu dogajajo anomalije, ki jih ne moremo hitro in učinkovito sanirati, ker se zakonodaja mnogokrat odziva prepočasi. To lahko vidimo tudi v poslabšanju razmer, če želite na Dolenjskem ali Kočevskem, čemur smo priča v zadnjih dneh, ki so plod, lahko rečem, sistemskih pomanjklivosti, pa tudi nedoslednosti, neurejenosti, morda tudi površnosti odgovora. Me pa veseli dejstvo, da je Ministrstvo za pravosodje prepovedalo tudi spremembe kazenskega zakonika v tem delu, in se že opravlja potrebna razprava s strokovnimi deležniki. In zato bom zakon, predlog zakona v tem delu tudi podprl. Hvala lepa. Hvala lepa.